Dat kan door staatsschuld te herstructureren, waardoor schuld deels wordt kwijtgescholden. Dit gecombineerd met te handhaven eisen van een aangescherpt stabiliteits en groeipact, inclusief automatische sancties. Natuurlijk, dat is een harde aanpak die een zal veroorzaken bij banken, sommige pensioeninstellingen en obligatiebezitters, maar we moeten er doorheen. Het wordt niet fijn zonder pijn. Kwijtschelden van staatsschuld in combinatie met te handhaven scherpe eisen geven ruimte voor een nieuwe toekomst.